virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og sex tvö þúsund og sjö um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn nefndin hefur fjallað um þetta mál og fengið á sinn fund nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og sigríði auði arnardóttur kristínu lindu árnadóttur og gunnar stein jónsson frá umhverfisráðuneyti og umhverfisstofnun

ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b frá þrettánda október tvö þúsund og þrjú um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins níutíu og sex sextíu og eitt e b

verkefniskerfi kýótóbókunarinnar reglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer tvö þúsund tvö hundruð og sextán tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fjögur um staðlað og varið skráningarkerfi samkvæmt tilskipun tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og fjögur hundrað fimmtíu og sex e b frá tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og fjögur um að setja viðmiðunarreglur fyrir vöktun á losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf um losunina samkvæmt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og sex sjö hundruð áttatíu e b frá þrettánda nóvember tvö þúsund og sex um að komast hjá því að tvíreikna skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda í kerfi bandalagsins með viðskipti með heimildir til losunar að því er varðar verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt kýótóbókuninni í samræmi við tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b innleiðing tilskipana evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b frá þrettánda október tvö þúsund og þrjú og tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og fjögur hundrað og eitt e b frá tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og fjögur kalla á lagabreytingar nefndin leggur áherslu á að mikilvægt sé að mál af þessum toga komi framvegis fyrr fyrir alþingi en raunin varð á með þetta mál þótt hið nýja losunarkerfi milli evrópusambandsríkjanna muni nú hafa óveruleg áhrif hér á landi er jafnframt ljóst að stefnt er að því innan evrópusambandsins að fella flugsamgöngur og jafnvel skipasamgöngur undir kerfið utanríkismálanefnd telur því mikilvægt að hún og viðkomandi fagnefndir samgöngunefnd og umhverfisnefnd verði upplýstar reglulega um stöðu mála að því leyti og um framgang þeirra samninga sem fulltrúar íslands

nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt bjarni benediktsson lúðvík bergvinsson og kristinn h gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins steingrímur j sigfússon skrifar undir álit þetta með fyrirvara árni páll árnason varaformaður frá steingrímur j sigfússon með fyrirvara ragnheiður elín árnadóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir magnús stefánsson og guðfinna s bjarnadóttir